Inspekce životního prostředí České republiky minulý rok zveřejnila poměrně alarmující informaci. Překupnické gangy v mé zemi najímají české občany, aby jeli do africké země, tam legálně ulovili nosorožce a ten tzv. lovec potom trofej samozřejmě převeze do České republiky, po návratu trofej putuje k překupníkům a ti se postarají o zbytek. Takové gangy působí nejen v mé zemi, ale i v dalších evropských zemích.

Stačí potom vývozní povolení ze země původu a trofej může být bez problémů dovezena do Evropské unie. Je dobré si v této souvislosti uvědomit, že kilogram nosorožčího rohu na černém trhu stojí stejně jako kilogram zlata. Popsaný případ jasně ukazuje, že skupiny zaměřené na nelegální obchod se snaží být vždy o krok napřed před mezinárodními dohodami, před naší snahou a před národní legislativou našich zemí. Je tedy potřeba urychleně, účelně a především koordinovaně zasáhnout proti trofejnímu lovu, za kterým se může skrývat snaha o nelegální obohacení. Oceňuji přístup Evropské komise, která pro Interpol uvolnila 1,7 milionu euro na boj proti nelegálnímu obchodu s chráněnými druhy a další 2 miliony eur na rozšíření programu, který bojuje právě proti nelegálnímu obchodu se slonovinou a s nosorožčími rohy. Chci poděkovat panu zpravodaji i všem kolegům z Výboru pro životní prostředí za skvělou práci a také za pozitivní přijetí mého návrhu, který vyzývá strany úmluvy, aby omezily roční státní kvóty na vývoz trofejí ohrožených druhů.